Monsieur le Président, la Malaisie fait partie de ces États pour qui la coopération avec l'Union européenne, bien que récente et relativement modeste, apparaît comme plutôt positive. C'est vrai notamment en matière économique bien sûr, mais aussi sur le plan social, vis à vis de l'éducation, des droits des femmes et des populations les plus vulnérables. Pour autant, en matière de démocratie et de droits de l'homme, la situation est loin d'être idyllique.

Alors que la Malaisie a signé un certain nombre de conventions internationales, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'ACEDAW ou la CIDE, elle persiste à refuser d'en signer d'autres et notamment la Convention internationale contre la torture. La Malaisie fait partie des pays qui appliquent la peine de mort, et celle ci est même une peine obligatoire pour les condamnations en matière de trafic de drogue. Les châtiments corporels y sont monnaie courante et sont appliqués à tous et à toutes hommes, femmes notamment celles qui sont accusées de rapports sexuels illicites et même enfants, pour les écoliers coupables de désobéissances graves. Pire, pour ceux qui sont condamnés à de telles peines, ces peines sont exécutées avec le concours de médecins, au mépris de leur éthique médicale, ces derniers étant chargés de réanimer les condamnés avant qu'ils subissent l'intégralité de leur peine. Pire encore, le parlement malais a élargi ces dernières années la liste des infractions pénales passibles de la bastonnade. On en dénombre aujourd'hui plus de soixante, dont l'entrée illégale sur le territoire. Et depuis 2002, date à laquelle cette infraction a été créée, des milliers de réfugiés ont subi ce châtiment, cette torture.